Der Schaden für unseren Haushalt für den Haushalt der EU beläuft sich auf knapp zwei Milliarden Euro, eine Summe, von der ich nicht weiß, ob sie in den Rechnungen der EU Kommission über die Abschlusskosten des Brexits auftaucht, und einen zusätzlichen Schaden von 3,2 Mrd. EUR an entgangener Mehrwertsteuer für die Mitgliedstaaten. Der britische Zoll weiß das, und er tut nichts dagegen, denn er ist nicht in der Lage dazu.

eine juristische Aufarbeitung findet nicht statt. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass wir sehr hohe Aufmerksamkeit darauf richten müssen, wie die Kontrollen an der irischen Grenze organisiert sind. Wir können nicht hinnehmen, dass die Integrität der Europäischen Union und der Zollunion durch schlampiges Verhalten des britischen Zolls beeinträchtigt werden. Ich bitte Sie, an dieser Stelle hohe Aufmerksamkeit zu haben und Garantien einzufordern, damit uns nicht weiter passiert, was uns zurzeit passiert, denn der Skandal dauert an.